Señora presidenta, Nigeria es el tercer país del mundo más afectado por el terrorismo, solo detrás de Irak y Afganistán.

entre agricultores y pastores nómadas.

Las mujeres viven una situación de discriminación generalizada y de violencia, como la mutilación genital y los matrimonios infantiles. Pero permítanme que cite especialmente la situación de los niños y niñas, que viven una situación dramática. Son reclutados por los terroristas para ser utilizados en atentados suicidas, pero también detenidos por los militares en Nigeria, acusados de colaboración con el terrorismo sin apenas ninguna prueba. Según organizaciones internacionales, tres mil seiscientos niños ⸻la mitad, niñas⸻ han sido detenidos y el ejército ha denegado constantemente el acceso a los centros de internamiento militar. Pedimos, en este sentido, que las autoridades nigerianas pongan a estos niños a disposición de autoridades civiles. Recordamos que la respuesta en la lucha contra el terrorismo, así como su marco judicial y policial, debe proteger fundamentalmente los derechos humanos y a la población civil y, especialmente, a la más vulnerable. Y, en este sentido, animamos a la comunidad internacional, y especialmente a la Comisión y a los Estados miembros, a seguir apoyando técnicamente y con todos los esfuerzos la construcción de la paz en este país.